Vreau să mulțumesc și eu domnului raportor Santiago Fisas pentru că de la bun început a plecat pe ideea consensului. Am discutat fiecare paragraf în parte și am căutat ca toate grupurile politice să se regăsească în acest raport, să fie un raport în care nu există divergențe, ci dimpotrivă, cuprinde viziunile tuturor. Și aici este meritul lui Santiago Fisas pentru că a reușit să ne pună pe toți la aceeași masă. Cu toate acestea, dat fiind importanța sportului în Uniunea Europeană, au fost sute de amendamente depuse, și iarăși un merit deosebit al domnului raportor este acela că raportul în sine nu reprezintă doar o radiografie a sportului în Uniunea Europeană. Acest raport nu s a limitat doar la a prezenta sportul așa cum este el astăzi în Uniunea Europeană, ci dimpotrivă, conține paragrafe și idei inovatoare, idei îndrăznețe pe care le am susținut, le am dezbătut, unele s au retras, altele au rămas în proiect. Este foarte important că s au atins subiecte sensibile, cum ar fi statutul minorilor care practică sportul, pariurile sportive și așa mai departe. Cu toții știm, și am văzut și avizul comisiilor de specialitate, că sportul reprezintă mai mult decât o activitate recreativă. Are implicații foarte importante în ceea ce privește sănătatea, educația, reducerea violenței, economia și așa mai departe, creșterea productivității și tot ce înseamnă o economie stabilă și performantă în viitor.